La dernière conférence climatique, celle de Doha, en décembre 2012, n'a permis d'atteindre que des résultats modestes, alors même que les enjeux sont majeurs. Nous n'avons obtenu que le minimum, ni plus ni moins. À défaut d'une réforme profonde, le protocole de Kyoto a été prolongé.

Nous ne pouvons nous satisfaire de ne chercher que le plus petit dénominateur commun entre les pays.

Certes, l'Union européenne conserve un leadership environnemental au niveau mondial et n'a pas attendu ses partenaires pour agir. États Unis, Chine, Russie, Inde et tant d'autres doivent impérativement s'investir davantage. Cette responsabilité incombe à tous mais ces efforts nécessitent des financements car ils sont très coûteux. Ils représentent un poids pour nos entreprises. Le risque de brider notre compétitivité et donc notre reprise économique existe. Pour autant, il est clair qu'en investissant aujourd'hui, nous garantissons également notre avantage compétitif pour demain. Ne nous voilons pas la face, tôt ou tard, tous sans exception devront lutter contre le changement climatique, qui est une réalité inéluctable des prochaines décennies. J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire mais ce que je tiens à dire, Madame la Commissaire, c'est que l'Union européenne doit réformer son système ETS pour avoir une politique climatique efficace.